De goedkeuring van gewasbeschermingsmiddelen moet gebeuren op basis van en met respect voor onafhankelijke en objectieve wetenschap en volgens een transparante, objectieve en goed presterende procedure. We hebben inderdaad een van de meest strikte systemen ter wereld, maar verbeteringen zijn mogelijk én nodig

Twee kritische bedenkingen om af te sluiten. De hamvraag of glyfosaat al dan niet kankerverwekkend is, kan uitsluitend worden beantwoord door bijkomend onderzoek, niet door een politieke commissie.